um klukkan fjórtán þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu málshefjandi er háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir dómsmálaráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund